Paní předsedající, já velmi vítám tento program, také bych horoval za větší finanční prostředky a dovolte mi jednu osobní poznámku. Jako zastupitel hlavního města Prahy, hlavního města České republiky, krásného, historického města, kterým protéká řeka Vltava, vím, jak je strašně podceňovaná vnitrozemská vodní doprava. Jak staré lodě často jsou na evropských řekách a jak velký problém to v konkrétních městech je. My to třeba permanentně řešíme, a pokud NAIADES II vznikne a pokud bude mít i pokračovatele, určitě toho rádi využijeme. Tento konkrétní příklad z České republiky je důkazem toho, že je zde obrovský potenciál, který absolutně v Evropě nejsme schopni využít. Takže čím více, tím určitě lépe a já doufám, že tento program bude mít následovníky a že se nám podaří uvolnit více peněz, než je v tomto konkrétním návrhu.